Hvala za besedo, predsedujoči. Vsem lep pozdrav! Spoštovani! Moram reči, da se strinjamo s predlagateljem, z opozicijo na desni in opozicijo na levi, da so invalidske pokojnine in pokojnine nasploh prenizke. Prav je, da uredimo oziroma to moramo urediti. In ne glede nato, da v SAB pozdravljamo vse rešitve, ki bi državljankam in državljanom prinesle izboljšanje, bodižesi gmotnega stanja bodisi same kakovosti življenja, navedenih sprememb danes ne morem podpreti, problematike namreč ne moremo in ne smemo reševati parcialno, to pri mojih izpostavah in izpostavljanj pri svetu SAB večkrat poudarjamo. Namreč moramo tudi upoštevati vse deležnike sistema na način, ki ne bo rušil uveljavljenih razmerij med upravičenci. Predlog, ki je pred nami, v bistvu uvaja uravnilovko in spravlja na neenak položaj vse tiste, ki so plačevali prispevke mnogo višje. Za sebe morem povedati, jaz sem, preden sem šel v politiko, sem šel v penzijo in imam omejeno višino pokojnine, čeprav so moji prispevki prinesli mnogo več, in jaz sem za tako solidarnost. Morem povedati po po pravici. Ampak pri tem ne smemo, iti nedogled in popolnoma rušiti, vzajemno razmerje, ki vlada pri zavarovanju, pri pokojninskem zavarovanju. Tudi gre za vzajemna razmerja, druga so pa solidarnostna razmerja, kjer pa iz splošnega proračuna lahko črpamo denar in pokrivamo te razmike. Torej na ta način, ko probamo parcialno reševati zadeve skozi sistem skozi sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja rušimo celoten sistem, tega pa ne morem ne moremo podpreti. Sedanji čeprav sedanji sistem za posameznike, ki so bili vključeni le krajši čas, govorim invalidih, predvideva varovalko, to je prišteto dobo, ta vsakemu zavarovancu dodaja pokojninsko dobo, ki jo je izgubil zaradi delovne nezmožnosti. Torej imamo neki institut tu noter. Poleg tega pa prejemniki invalidske pokojnine pokojnine so upravičeni do varstvenega dodatka. Tega pa imamo. Tja je, to je pravi vir za to pokrivanje, ki izhaja iz socialnega varstva in je vzpostavljen prav zato, da zagotavlja socialno varnost državljanov, drugače bodo zopet očitki, tiste, ko velikokrat čujemo in s katerimi se sreča, oni dobiva na ta račun, eno leto je delal pa, se njegovi otroci vozijo z mercedesi okrog, ne. Mislim, moramo tudi na to gledati, ne, v vsakem primeru, kakorkoli pogledamo, so nujne sistemske rešitve. Videle smo, denimo, kaj je prinesel dvig minimalne plače in povišanje plač v javnem sektorju, ki je v osnovi pozitiven, a je za sabo potegnil tudi vse negativne posledice, na primer povišanje cen oskrbnin za v domovih, za starejše, na kar ste, poslanci iz SDS cel čas opozarjali in opozarjate, kaj se je zgodilo s tem. To smo dejansko na hitro naredili in premalo premišljeno. O vsaki spremembi moramo premisliti tudi o negativnih posledicah in ne gledati samo pozitivne posledice, ki so ki so recimo politično zelo dobrodošle in ki prinašajo točke , samo mislim, da to ni ni prava zadeva. Na tem mestu bi omenil še eno stvar. Danes bo na seji vlade obravnavan ta isti zakon, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Namen njegove spremembe je razbremenitev prejemkov iz delovnega razmerja in povišanje razpoložljivega dohodka delavcem, ki ga delodajalci izplačajo kot, regres za letni dopust. Če bo če bomo zakon, ki je pred nami, sprejeli kot ustreznega za nadaljnjo obravnavo bomo se s tem zaustavili postopek sprejetja novele, ki mora biti za to, da bi lahko višji letni regres izplačan že v mesecu maju, mora biti to sprejeto v mesecu, naslednji mesec. Tako bomo, če sprejmemo ta današnji predlog, ki je pred nami, bo skoraj devetsto tisoč ljudi prikrajšanih za možnost dobiti že letos znatno višji regres, seveda, pod pogojem, da bodo delodajalci sledili namenom vlade. V poslanski skupini zato predlogu zakona nasprotujemo. Raje bomo počakali na vladno ureditev tega problema. In čeprav bomo na ta način, stranki SDS pomagali doseči eden njihovih današnjih namenov, torej pokazati zopet, da je ta vlada zaostaja v svojih ukrepih, da je ta koalicija ne izpolnjuje svojih, obveznosti, katerih si je zadala v koalicijskem sporazumu, ne bomo podprli tega zakona, ker verjamemo, da bomo dosegli veliko več in dolgoročno s sprejetjem predloga zakona, ki ga je vlada pripravila in ga je že predstavila. Še enkrat, vlada je zagotovila, da je že da je ta predlog zakonodajnih sprememb pripravljen, in ki bodo z več ukrepi, ki je z več ukrepi naslovil izboljšanje socialnega položaja tistih, ki so upravičeni do pravic iz invalidskega zavarovanja. Te naj bi luč sveta ugledale meseca maja. In poslanci SAB bomo prvi povzdižnili povzdignili glas, če se to ne bo zgodilo. Hvala lepa.